Pane předsedající, já každému členskému státu rád přiznám právo kontrolovat v oprávněných případech svoje vnější hranice z bezpečnostních důvodů. Já to respektuji, ale musí to být prováděno v odůvodněných případech a musí to být prováděno nikoliv z důvodu šikany. Jestliže na česko německých hranicích je každý druhý autobus přijíždějící z České republiky kontrolován, tak to prostě normální není. To odůvodněné není, protože Česká republika nepředstavuje pro Německo žádné bezpečnostní riziko, nepředstavuje žádné riziko ani z hlediska nelegální migrace a jestliže jsou kontrolovány normální turistické autobusy, tak to už se zcela vymyká mému chápaní. Já jezdím do Štrasburku z Prahy autem a vím dobře, že hned za Rozvadovem, za česko německou hranicí, číhá německá, respektive bavorská, policie a chytá cíleně auta s cizími poznávacími značkami. Já si myslím, že je to jakási byrokratická procedura, že si možná někdo dělá čárky někde na nějakém úřadě, kolik těch kontrol udělal, ale že to musí skončit.